Voorzitter, beste collega's, ongeveer een half jaar geleden waren we allen verbaasd, boos of vol ongeloof over het enorme datalek bij Facebook. Dit was meteen de start van verschillende onderzoeken, ook in dit Parlement, die een duidelijk signaal gaven zulke inbreuken op onze privacy zijn onaanvaardbaar.

Deze resolutie was een mooie kans om dit onrecht te veroordelen en op te roepen tot verdere actie.

Zo roept zij op tot opschorting van het privacyschild tussen de EU en de VS zonder het bieden van een alternatief.

Alleen zo kunnen we als wetgever het verschil maken.